Silné slová a deklarácie zúčastnených strán pred konaním konferencie OSN sa nepreniesli do konkrétnych ambicióznych a právne záväzných riešení.

Mnohé svetové mocnosti a zároveň aj najväčší znečisťovatelia teda odišli z konferencie so spokojným pocitom, že sa vyhli novým globálnym pravidlám. Zdá sa, že delegácia Ruskej únie nebola dostatočne pripravená na to, aby presadila svoj zámer a primäla krajiny, ako napríklad Spojené štáty, Rusko, Čína a India, Brazília, k aktívnemu zapojeniu sa do svetových stratégií na ochranu klímy, a to mi je úprimne ľúto.